Meneer de Voorzitter, wat ons de afgelopen maanden is overkomen met de praktijken van de NSA is absoluut onaanvaardbaar.

Maar, Voorzitter, en dat zeg ik ook tegen mijn collega's van de Groenen de Verenigde Staten zijn niet melaats. Om nu alle verdragen en onderhandelingen die wij met de Verenigde Staten voeren, op dit moment op te schorten, zoals het vrijhandelsverdrag en het SWIFT verdrag, lijkt me niet verstandig.